Hvala, predsedujoči. Pa se bom ponovila, da osebno menim, da je to tudi funkcija izvršilne veje oblasti, da o tem odloča. Če se že pogojno strinjam s preglednostjo, potem bi zadostovalo, da vlada samo seznani državni zbor o napotitvi enot Slovenske vojske na vojaške operacije v tujino. Se pa nikakor ne morem strinjati z demokratičnostjo odločitve o napotitvi. Ponavljam, te odločitve so v domeni izvršilne veje oblasti, pristojnega ministrstva in strokovnih služb, ki morajo prevzeti tudi vse oblike odgovornosti za svoje odločitve in posledice. Se pa sprašujem, če bi se danes predlog zakona sprejel, kdo bi odgovarjal za posledice napačne demokratične odločitve. Odgovor je preprost. Tisti, ki je odločitev tudi sprejel. Oziroma tisti, ki jo je s soglasjem tudi potrdil. Z demokratičnim odločanjem odgovornostjo v državnem zboru pa nam je vsem poznano, kako dejansko to deluje. Drugo vprašanje pa je, kako je z operativnostjo teh odločitev v nujnih primerih. To sta le dve vprašanji, ki sta se mi postavili. Verjemite pa mi, da če se poglobimo, bi se nam jih odprlo še veliko, veliko več. Skratka, prepričana sem, da je to področje državnotvorne državnotvornega ministrstva tako pomembno, da morajo v tem primeru prevladovati strokovne odločitve. Mi v državnem zboru pa imamo nalogo, da preko vseh nadzornih mehanizmov - od odborov, do komisij, v končni fazi tudi preko poslanskih vprašanj spremljamo, nadziramo in usmerjamo delo resornega ministrstva. Sama se zavzemam za racionalen, učinkovit in pravočasen odziv na vse grožnje v naši soseščini in v svetu, seveda pa moramo pri temu upoštevati vse razpoložljive resurse. Slovenijo moramo še naprej ohranjati kot eno izmed najbolj varnih držav na svetu. Na področju urejanja razmer v Slovenski vojski in tematiki, ki jo ureja Zakon o o obrambi je trenutno še veliko več in bolj perečih vprašanj, kot pa so obravnavana soglasja. Vse od opreme in bolj in zagotavljanja ustreznih kadrov, plačnega sistema, nagrajevanj, napredovanj, zato predlagam, da obrambno ministrstvo pripravi celovite sistemske rešitve in spremembe v okviru Zakona o obrambi. To bo tudi priložnost, da se opravi širša razprava o spremembah, ki jih danes obravnavamo in jih je predlagala Levica. Ker pa se vedno zavzemam za celovite sistemske rešitve, predloga zakona tokrat ne bom podprla. Hvala lepa.